Señor presidente patadas en la cabeza, porrazos, pelotas de goma, dedos rotos y hasta una denuncia por agresión sexual. Recordad que esta gente solo quería votar. Ante esto, el silencio de las instituciones europeas. Un silencio cómplice. Después de esto, ¿quién garantiza que en la huelga que hay convocada para el martes no se repita esta brutalidad policial? El domingo, millones de catalanes y catalanas dieron una lección, respondieron a la represión con democracia. Se puede discutir si queremos, como el Partido Popular y el Partido Socialista, que Cataluña se quede bajo la monarquía española o si echamos al Borbón y construimos todos juntos una república federal o si apostamos por la independencia, pero son los catalanes y las catalanas los que deciden sobre su futuro. Frente a la imposición con violencia el derecho de autodeterminación de los pueblos.